W europejskiej polityce energetycznej niezbędne jest zrównoważone i realistyczne traktowanie ambicji środowiskowych i powiązanych z tym kosztów wynikających z ograniczeń technicznych.

przez kontynuację bezpłatnego przydziału uprawnień dla tego sektora na korzystnych zasadach. Jednocześnie niestety ogranicza możliwość finansowania w ramach mechanizmów kompensacyjnych inwestycji opartych na paliwach kopalnych, nawet takich, które są efektywne ekonomicznie i charakteryzują się wyjątkowo niską emisyjnością.